Spoštovani gospod predsednik, zadnji neformalni Svet je bil nadvse pomemben. Eden od njegovih posrednih rezultatov je tudi ta, da je evroskupina včeraj odobrila novi grški vladi reformni program. Upam, da bo Cipras kmalu dal močnejše zaveze, da bo nadaljeval z reformami, s proračunsko konsolidacijo in da bo Grčija vrnila dolgove evropskim državljanom.

Grčija je sicer v zadnjih letih v zameno za reforme dobila že veliko popustov. Za servisiranje svojega uradnega dolga plačuje manjši delež bruto domačega proizvoda kot Slovenija, Italija ali Irska. Plačujejo nižjo efektivno obrestno mero, dolg so jim že večkrat ostrigli, mislim, da je bilo popustov dovolj. Strašenje z grexitom in razpadom evroskupine ni učinkovalo. Za razliko od Grčije bi ga Evropska unija preživela brez katastrofalnih pretresov. Ne pozabimo, evroskupina je danes močna.